Esiteks ma tutvustan, et ma olen selle teemaga üpris hästi kursis, kuna minu koduerakond Eestis on valitsuses ja meie erakonna esimees on rahandusminister.

Euroopa Komisjon ja ka suur osa Euroopa Parlamendist nõuavad uue asutuse loomist, uue bürokraatia loomist, suurema võimu andmist, liikmesriikide võimu vähendamist. Kuid ma tean väga hästi meie riigi näitel viimase aasta jooksul, kui me oleme valitsuses, on võimalik poliitilise tahte korral uurida rahapesu kriminaaljuhtumeid. Me oleme sõlminud väga efektiivsed lepingud, me oleme karmistanud kriminaalseadusi, me oleme pannud pankadele uusi kohustusi ja seda kõike ilma Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi suure abita või poliitilise surveta, seega aitäh abi pakkumast võitluses rahapesuga, aga me viisakalt keeldume.